En tant que vice présidente de l'Assemblée parlementaire ACP UE, je regrette profondément que ce cadre multilatéral, pour lequel nous sommes ici tous profondément engagés, soit menacé par ces négociations. Un véritable partenariat gagnant gagnant avec les ACP ne verra le jour qu'avec le maintien et le renforcement de la dimension parlementaire. S'il est vrai que le fonctionnement de cette assemblée doit être réformé pour gagner en efficacité, la supprimer serait un contresens. Protection des droits de l'homme, état de droit, objectifs du développement durable ou encore lutte contre le changement climatique, autant de thèmes qui trouveront des solutions si nous agissons ensemble, et la diplomatie parlementaire est le vecteur de véritables progrès.

Dans ce sens, je souhaite appeler de nouveau la Commission européenne à faire de l'accord de Paris un élément essentiel de ce futur partenariat.